Polityka spójności to filar polityki rozwojowej. To właśnie ta polityka najbardziej wzmacnia podmiotowość regionów i środowisk lokalnych. W mojej ocenie popadamy w dwie skrajności. Jedni chcieliby włożyć do tej polityki zbyt wiele, inni zbyt ją ograniczyć. A przecież najważniejszy cel tej polityki to zrównoważony rozwój w różnych obszarach.

Pamiętajmy o tym, że Unia po tak dużym rozszerzeniu jest bardzo zróżnicowana. Wyrównanie szans rozwojowych to ważne zadanie.